Gestern ist dieses Gesetzespaket nun in Kraft getreten. Damit haben wir ein Bündel an Maßnahmen, um wirtschaftliche Fehlentwicklungen in Mitgliedstaaten frühzeitig zu erkennen.

Das Parlament hat sich letztlich dafür entschieden, im Gesetzestext nur Grundlinien festzulegen und der Kommission die Aufgabe zu übertragen, das scoreboard auszuarbeiten.

Bereits in unserer politischen Diskussion hier im Parlament haben wir über den symmetrischen Ansatz des Sixpacks diskutiert.

Wenn jemand zu viel exportiert, dann bedeutet das automatisch, dass ein anderer zu wenig exportiert? Ich denke nicht. Ist das Problem jener Mitgliedstaaten, die derzeit schwierige ökonomische Zeiten durchleben, wirklich darauf begründet, dass andere Mitgliedstaaten im Vergleich erfolgreicher auf dem Binnenmarkt oder in der Welt tätig sind? Das würde im Umkehrschluss dann auch bedeuten, dass es kein Problem ist, wenn Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben in der Wirtschaftspolitik nicht machen Hauptsache, die anderen Staaten machen sie auch nicht.

Das scoreboard wird sich entwickeln. Es braucht Zeit, neue Indikatoren werden in den nächsten Jahren eingebaut werden, und auch die Grenzwerte werden sich wohl mit wirtschaftlichen Entwicklungen verändern. Deshalb hat das Parlament auch vorgesehen, dass wir eine Aufgabe haben, diese Entwicklung zu beobachten und zu beurteilen. Mit dieser Fragestellung an Sie, Herr Kommissar, machen wir das auch. Als Startgrundlage erachten wir in der Europäischen Volkspartei die Vorlage der Kommission als brauchbar und nützlich.